Tak, ja problemem zajmuje się dosyć głęboko i od dłuższego czasu. Byłem autorem raportu dotyczącego drobnych gospodarstw.

One mają swoją wartość. A jednocześnie przebiega proces koncentracji, co znacznie poprawia, daje większe możliwości łączenia się większych podmiotów, które mają większą produkcję. Przez to mogą mieć większy wpływ na rynek w ujęciu towarowym niż bardzo rozdrobnione gospodarstwa.